Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Russie fait face à un certain nombre d'adversités internationales qui défient parfois le bon sens. À titre personnel, je suis consterné de voir dans la résolution une volonté limpide, réaffirmée de maintenir toutes les sanctions à l'encontre de la Russie, sanctions qui sont si néfastes à notre économie et qui n'aboutiront à rien.

Le Brexit les Russes Trump les Russes les gilets jaunes les Russes les grèves dans les trains français certainement aussi les Russes. En mesure de rétorsion, nous interdisons des territoires, nous gelons les avoirs, nous condamnons.

Le Conseil de l'Europe vient de réintégrer la Russie. Je pense que c'est plutôt cette voie qu'il nous faut suivre, celle du rétablissement d'un dialogue. Nous prenons la voie inverse nous allons dans une impasse.